Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli strumenti di pagamento elettronici presentano sicuramente dei vantaggi, primo fra tutti una chiara tracciabilità che è indispensabile per combattere la piaga dell'evasione fiscale. Sono quindi favorevole a norme che sviluppino questi sistemi se il vantaggio è a favore dei cittadini e dei consumatori, non certo per le banche e i colossi finanziari che gestiscono questo business. Una soluzione intelligente potrebbe essere, ad esempio, una normativa che agevoli dal punto di vista fiscale l'utilizzo delle carte come strumento di pagamento, già sperimentato del resto in alcuni paesi. Se i cittadini possono avere dei benefici concreti saranno incentivati e lo Stato avrebbe un ritorno immediato dalla diminuzione del nero. Sono inoltre favorevole alla riduzione delle commissioni interbancarie, sempre che i loro costi non si scarichino poi sui consumatori. Al momento vi è un sostanziale duopolio mondiale che sicuramente non giova alla concorrenza. È impensabile avere questi servizi gratis, ma è giusto che io sappia chiaramente qual è il loro costo effettivo e quali vantaggi posso avere, in maniera tale da poter scegliere consapevolmente.